virðulegi forseti þetta frumvarp var flutt á síðasta þingi það á langan aðdraganda það var nefnd sem ég skipaði árið tvö þúsund og fimm til að fara yfir lögin um þessi málefni

og síðan var frumvarpið flutt á þrítugasta og níunda kirkjuþingi í október tvö þúsund og sex og síðan var það lagt fram á síðasta þingi og kom til meðferðar í háttvirta allsherjarnefnd en var þar ekki fullafgreitt og nefndin hafði þess vegna ekki tök á því að senda það frá sér enda mörg mikilvæg málefni á verksviði nefndarinnar ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað að nýju til allsherjarnefndar og annarrar umræðu